Noch viel bedenklicher ist allerdings eine andere Form der Verfolgung Wenn da etwa Google in Zusammenhang mit der NSA Affäre ganz lapidar meint, kein gmail Nutzer dürfe erwarten, dass der Inhalt seiner persönlichen E Mails privat bleibt, ist dies höchst bedenklich. In der Vergangenheit hieß es ja noch, dass die E Mails von gmail Konten lediglich auf Spam und Viren gescannt werden und für die Schaltung personalisierter Daten verwendet werden. Gerade im Zusammenhang mit dem Fortschreiten des E Government muss meines Erachtens eindeutig klargestellt werden, dass beim E Mail Versenden ebenso wie beim Versenden von Briefen das Postgeheimnis gilt, also, dass kein Anbieter mitlesen darf.